Señor Presidente, no me extraña que la Comisión de Industria, Investigación y Energía haya aprobado por unanimidad una pregunta oral con debate sobre este asunto, porque la cuestión de la industrialización de Europa, o incluso de la reindustrialización en algunas áreas en que se ha abandonado esta actividad, es clave para el futuro de la Unión, para su progreso y para la innovación. Creo que este asunto que vamos a debatir debe servir para que hablemos del problema del acero, en concreto, en algunas regiones de Europa, pero también del programa industrial para el futuro de la Unión Europea.